ríkisstjórn sem ekki getur staðið skammlaust og með löglegum hætti að almennum kosningum í sínu eigin landi er vanhæf ríkisstjórn það er ljóst að ríkisstjórn sem það getur ekki gert er fullkomlega vanhæf til þess að leysa önnur brýnni og flóknari verkefni en það sem æðsti dómstóll landsins hefur nú gert þessa ríkisstjórn afturreka með allir dómarar hæstaréttar voru sammála um niðurstöðuna hún var sex núll eins og sagt er og því eins afgerandi og mögulegt var virðulegi forseti það virðast engin takmörk vera fyrir því hversu illilega þessari ríkisstjórn tekst að klúðra öllum sínum málum í stóru jafnt sem smáu og ógilding stjórnlagaþingskosninganna var einungis dropinn sem fyllti mælinn í allri vitleysunni icesave málið og þjóðaratkvæðagreiðslan um það svavars samningurinn e s b umsóknin lausn á skuldavanda heimilanna skjaldborgin atvinnuuppbyggingin vestia málið sjóvá málið málefni sparisjóðanna magma málið stöðugleikasáttmálinn sjávarútvegsmálin og mörg önnur hneykslis og klúðursmál staðfesta vanhæfni þessarar ríkisstjórnar listinn er nánast endalaus það var aumkunarvert að fylgjast með framgöngu hæstvirtur

hjó hæstvirtur innanríkisráðherra þegar hann reyndi að varpa ábyrgðinni yfir á hæstarétt löggjafann og embættismenn í dómsmálaráðuneytinu landskjörstjórn og sveitarfélögin það er síðan ekki hægt að láta hjá líða að nefna það að það var í rauninni stórbrotið að fylgjast með spunavél samfylkingarinnar eftir að niðurstaða hæstaréttar lá fyrir hún hrökk í gang með miklum látum og spuninn var sá að reyna að kenna sjálfstæðisflokknum um niðurstöðu hæstaréttar og því haldið fram að sjálfstæðisflokkurinn vildi hafa stjórnlagaþingið af þjóðinni íhaldið var sagt skíthrætt og að það vildi ekki að sett yrði ákvæði í stjórnarskrá um auðlindir ekkert er fjær sanni eins og hér hefur verið farið yfir og alþjóð veit að það var hæstiréttur íslands sem ógilti kosninguna ekki sjálfstæðisflokkurinn hin pólitíska ábyrgð á þessu dómadagsklúðri liggur hjá meiri hlutanum á alþingi sem samþykkti lögin um stjórnlagaþing hjá forsætisráðherranum og hjá innanríkisráðherranum þeirri ábyrgð verður ekki velt yfir á aðra með útúrsnúningum ríkisstjórnin er ekki ábyrgðarlaus að stjórnarathöfnum en eins og komið hefur fram á ábyrgðarlaust fólk ákaflega erfitt með að bera ábyrgð virðulegi forseti þessi ríkisstjórn verður að axla ábyrgð á eigin gerðum það á hún að gera